Pohledem na mapu všichni uznáme, že takovýto kanál zde má mít místo, protože při pohledu na mapu Evropské unie je to jisté bílé místo, které možná volá pro propojení. Já osobně jsem opatrný příznivce stavby tohoto kanálu. Ale chtěl bych požádat orgány Evropské unie, aby České republice a samozřejmě těm ostatním dotčeným členským státům EU sdělily, zdali o takovýto projekt a propojení mají i ony zájem, zdali vidí smysluplnost takového projektu.